Deswegen hat die Kommission mit Partnern aus den Mitgliedstaaten, der G7 und der Ukraine selbst kooperiert und mit dafür gesorgt, dass der Standort ordnungsgemäß stabilisiert und umweltgerecht abgesichert werden kann. Die EU war aktiv, um bei der internationalen Gemeinschaft weitere Mittel zu mobilisieren, damit die noch ausstehenden Arbeiten am Standort Tschernobyl fertig gestellt werden können, und wir gehen dabei auch mit einem eigenen Beitrag voran. Die Kommission ist

Wir waren diplomatisch tätig und haben auch dadurch erreicht, dass 32 Länder, darunter 13 erstmals aktiv, neue Mittelbindungen für den Fonds in Aussicht gestellt haben. Wir werden unsere Aktivitäten bei weiteren Gebern fortsetzen, auch bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, um so die finanziellen Mittel zu sichern, die zur Fertigstellung aller Projekte bis 2015 noch benötigt werden.

Alle Arbeiten sollen 2015 abgeschlossen sein. Dann geht es um Forschungsprojekte im Rahmen des Euratom Rahmenprogramms zu den Folgen des Unfalls und deren Bewältigung. Zurzeit ist die Niedrigdosisforschung Gegenstand einer groß angelegten Initiative der gemeinsamen Programmplanung der Europäischen Plattform MELODI.

Sollten sich gezielte Aktivitäten zur Bewertung der Folgen für die Gesundheit der Menschen in allen vom Tschernobyl Fallout betroffenen Gebieten als sinnvoll erweisen, ist die Kommission bereit, tätig zu werden und dem EU Gesundheitssicherheitsausschuss die Koordinierung entsprechender Maßnahmen zu übertragen. Die Bewältigung der Umweltkontaminierung ist ein weiterer Aufgabenbereich der Kommission. Nach dem Unfall hatten wir Beiträge zu gemeinsamen Forschungsprojekten mit der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten geleistet, um die Erhebung umfassender Daten und die Konzipierung von Strategien für Katastrophenmanagement im Nuklearsektor und in den betroffenen Gebieten in Belarus, Russland und der Ukraine zu unterstützen. Wir haben Daten über die Freisetzung radioaktiven Caesiums in der gesamten EU nach dem Unfall gesammelt. Diese wurden 1998 in Kooperation mit der Ukraine, Russland und Belarus in Form eines Atlasses veröffentlicht. Wir unterstützen derzeit im Zuge des 7. Euratom Rahmenprogramms ein Exzellenznetz Radioökologie, um die Integration, Vernetzung und die wissenschaftliche Exzellenz im Interesse des Strahlenschutzes für Mensch und Umwelt zu finanzieren. Was den Zivilschutz angeht, so fördern wir seit neun Jahren die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten bei Zivilschutzübungen. An diesen Übungen nehmen auch Angehörige von Drittstaaten teil. Drei Übungen, die mit Mitteln unseres Finanzinstruments für Zivilschutz mitfinanziert wurden, wiesen eine radiologische Komponente auf, nämlich TORCH, wo es um einen Störfall mit Massentodesfolge und dessen Simulation ging, CREMEX, wo es um eine Massenkontaminierung